Ich habe mich beim Fortschrittsbericht zur Türkei der Stimme enthalten, aber nicht, weil ich der Analyse nicht zustimme trotz einiger Reformen spricht die Kritik an Pressezensur, Menschenrechtsverstößen, türkischem Wahlsystem und Religionsfreiheit ja für sich. Ich habe mich enthalten, weil ich der Meinung bin, dass das Europäische Parlament viel deutlicher Konsequenzen einfordern muss. Wenn sich die Türkei den entscheidenden Reformen verweigert, dürfen wir auch nicht länger über eine Mitgliedschaft verhandeln. Es ist an der Zeit, dass das Europäische Parlament den Stopp der Beitrittsverhandlungen fordert.